Wenn sich das jetzt ändert, bin ich uneingeschränkt damit einverstanden. Aber es gibt erhebliche Bedenken, die sich auf die Rolle der EZB beziehen, auf die Rechtsgrundlage, sie beziehen sich aber auch darauf, dass alle 6000 Banken der Eurozone jetzt von einer europäischen Überbürokratie kontrolliert werden sollen in der Gestalt der EZB.

Es sind neue Regeln eingeführt worden, die die Nicht Euro Staaten in der EBA bevorzugen. Das heißt also, dieses gesamte System wird nicht dazu führen, dass die einheitlichen Regeln durchgesetzt werden. Ich bin sicher, dass der Rat diesen Vorschlag so nicht akzeptieren wird.

Richtig sind einheitliche Regeln für alle Standorte und für alle Behörden und Banken. Richtig ist auch eine größere und risikobezogene Verteilung der Aufsicht. Herr Draghi hat in der vergangenen Woche gesagt, er denke an eine Matrix in der Aufgabenverteilung von Bilanzsumme, grenzüberschreitendem Geschäft und Risikogewichtung. Das sehe ich in dem Vorschlag nicht.

Das ist in der nationalen Verantwortung geregelt worden, unter dem Wettbewerbsrecht der EU, und nicht mit einer überbordenden Bankenaufsicht.

Ich bin gegen eine europaweit einheitliche Einlagensicherung. Denn die führt dazu, dass nach den Steuerzahlern in der zweiten Stufe auch die Sparer die Bankenkrise bezahlen müssen.